Señor Presidente, en la actualidad la Unión Europea solo produce el 2 del carbón que consume, por lo que importa el resto de terceros países.